Toate țările europene care au aderat sau doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie să respecte criteriile de la Copenhaga, care includ și Carta drepturilor fundamentale.

Ca atare, serviciile publice de mass media, finanțate de la bugetul de stat, sunt esențiale. Ele au datoria instituțională de a oferi publicului informații de un înalt nivel de calitate, precise și de încredere, și ele trebuie să fie independente de presiunile externe și de interesele private sau politice. Pe de altă parte, și mass media din sectorul privat are îndatoriri similare privind informarea. Susțin, deci, necesitatea unui sistem dual european realmente echilibrat, în care mass media publică și privată să și respecte rolul, să fie garantată independența profesională a agențiilor naționale de știri și să se evite crearea de monopoluri în domeniul știrilor.